Hál' istennek a magyar szavazók egyenesben hallhatták ezt a vitát, mindazt, ami itt elhangzott, mindazt a rengeteg csúsztatást és hazugságot, és majd le fogják vonni a következtetéseket. Én egy kicsit másként látom ezt a vitát. Én úgy látom, hogy itt a baloldal egy pártpolitikai játékként bíróságot játszott a jelentés elkészítésével az elmúlt másfél évben, és a magyar jogállamiságot féltette, miközben folyamatosan áthágta az Európai Parlament saját eljárási szabályait is. A szöveg, amiről szavazunk pedig egy ítélet, amely nem veszi figyelembe sem az igazságokat, sem a tényeket, és egyetlen konkrét bizonyítékot, egyetlen jogsértést nem tud felhozni. Igazságtalan, tévedésekkel, csúsztatásokkal teli, bizonyítéka a kettős mércének hiszen más tagállamok gyakorlatát csak Magyarország esetében kifogásolja, azokéban nem. Ha végighallgatom ezt a vitát, úgy gondolom, hogy engedélyt kellett volna kérnünk, hogy törvényt hozzunk. Mélyen belegázolnak ezzel uraim, a magyar parlament képviselőinek méltóságába, hatáskörébe, szuverenitásába. A magyar választópolgárok szabad akaratukból választották ezt a kormányt, mert nyolc év szocialista liberális kormányzás alatt tönkrement az ország. Felháborító, hogy azok a balliberálisok, akik drasztikusan elvesztették az előző választásokat, eszközökben nem válogatnak, teljes európai kapcsolatrendszerüket felhasználják és mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék ezt a kormányt. Pedig maguk ellen játszanak, uraim és hölgyeim, hiszen a szkeptikusokat erősítik, Európát gyengítik ezáltal.